Vous êtes passée un peu brièvement sur ces questions et je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que mon groupe soutient la demande légitime du Président Abbas à l'ONU.

Avec le regret aussi qu'il ait fallu aussi longtemps avant de voir aboutir cette démarche à l'ONU et l'espoir que l'Europe parviendra enfin à s'exprimer clairement et d'une seule voix sur ce sujet difficile. Ne croyez pas, Madame, qu'au sein des groupes politiques, cette simple phrase Nous soutenons la demande du Président Abbas ait rencontré immédiatement l'adhésion.

La crainte aussi d'un échec de l'initiative palestinienne au Conseil, suivi éventuellement d'une explosion de violences dans les rues arabes et d'éventuelles sanctions économiques contre l'Autorité palestinienne, des pressions américaines, tout cela a rendu notre décision difficile. Et puis ce qui l'a emporté finalement, c'est une sorte d'honnêteté, de courage politique des parlementaires.

Soixante trois ans après la reconnaissance de l'État d'Israël par cette même assemblée générale, douze ans après la déclaration de Berlin promettant de reconnaître l'État palestinien au moment opportun, ce moment est venu. Le moment est venu de soutenir ceux qui, en Palestine, ont choisi le camp de la paix, de la négociation, de la création d'institutions viables.

Le moment est venu parce que le printemps arabe a suscité tant d'espoirs qu'il est impensable que l'Europe dise aux Palestiniens Ce printemps là, il n'est pas pour vous. Attendez encore. Vous l'aurez, comme le dit la Déclaration de Berlin, au moment opportun. Des Palestiniens aujourd'hui meurent sans avoir connu autre chose que l'occupation. C'est pour toutes ces raisons que, sans réserve, les députés socialistes et démocrates appuient aujourd'hui la demande de Mahmoud Abbas à l'ONU. Que leur courage parce que certains ont des histoires difficiles que leur courage vous inspire, Madame Ashton, lorsque vous défendrez notre position auprès des gouvernements européens. Il y a des moments où les valeurs européennes et ses engagements passent avant tout.